Și, aici, sigur că ar fi bine să fi avut o uniune politică, dar n o avem și, atunci, cred că trebuie să recunoaștem cu toții că statele membre trebuie, mai întâi, să și recâștige credibilitatea pe piețele financiare prin rezultate concrete, obținute în aplicarea noii legislații europene și a tratatului care este în curs de semnare cu privire la guvernanța economică, cu privire la stabilitatea financiară. Vorbim mult de solidaritate, este o puternică valoare europeană, dar, în niciun caz, nu putem accepta să fie extinsă la faptul că unele state membre trebuie să finanțeze excesul de cheltuieli al altor state membre și la costuri mici.